Ich beginne mit der Bekanntgabe der Ergebnisse der Abstimmungsrunde von gestern.

angenommen Kommissionsvorschlag Guadeloupe, Französisch Guayana, Martinique und Réunion indirekte Steuern auf traditionellen Rum angenommen Kommissionsvorschlag AIEM Steuern auf den Kanarischen Inseln angenommen Kommissionsvorschlag Verlängerung des Anwendungszeitraums der Sondersteuer octroi de mer in den französischen Gebieten in äußerster Randlage angenommenen

Bezüglich der ersten Abstimmungsrunde des heutigen Tages möchte ich Ihnen mitteilen, dass sie von

11.45 Uhr geöffnet wird. Die Dossiers, über die wir abstimmen, sind der Tagesordnung zu entnehmen, und es kommt dasselbe Abstimmungsverfahren zur Anwendung wie in der vorangegangenen Abstimmungsrunde. Alle Abstimmungen sind namentliche Abstimmungen, und die Mitglieder können ihre Stimmabgabe und die Ergebnisse der Abstimmungen anhand des Dokuments überprüfen, das auf der Webseite der Plenartagung veröffentlicht wird. Ich werde nun Herrn Jörgen Warborn das Wort erteilen, der beantragt hat, vor der ersten Abstimmungsrunde des heutigen Tages zu seinem Bericht über die Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik Jahresbericht 2018 sprechen zu dürfen.